Conform estimărilor, în Europa există aproximativ 30 de milioane de persoane cu deficiențe de vedere. Este nevoie de măsuri suplimentare pentru ca ele să nu sufere în plus și de alte lipsuri, cum ar fi accesul la cărți. Ele duc la oportunități reduse de educație, formare și integrare ulterioară pe piața muncii. De exemplu, statisticile arată că, în prezent, mai puțin de 25 dintre nevăzători reușesc să se angajeze. Evoluția tehnologică oferă noi oportunități pentru a crește numărul de cărți accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere. Un element important este diversificarea formatelor sunt disponibile acum cărți audio sau electronice, pe lângă publicațiile Braille. Ce ne lipsește însă este un cadru legislativ european, care să faciliteze apariția și difuzarea lor. Fac apel la Comisie și Consiliu să și dubleze eforturile în acest scop, inclusiv prin susținerea unei excepții specifice de la drepturile de autor. Totodată, apreciez că trebuie încurajat schimbul de experiență și bune practici între statele membre. În acest context, menționez că, în România, bibliotecile publice au obligația legală să înființeze secții de carte în formate accesibile pentru nevăzători. În final, doresc să salut generozitatea autorilor și editurilor care oferă benevol drepturile de publicare pe un suport adaptat acestor persoane.